Ich will auch keine Debatte dazu führen, ich möchte hier nur zwei Dinge erklären. Erstens Wir stehen alle gemeinsam im Kampf gegen den Terrorismus.

Zweitens Es muss aber eine Möglichkeit geben, dass wir Menschen, die sich bewusst für einen Friedensprozess entschieden haben und diesen Friedensprozess auch aktiv führen, in die demokratische Debatte dieses Parlaments einbinden.